Poluarea chimică, precum bine știm, afectează în mod direct sau indirect nu numai viața faunei acvatice, ci și viața cetățenilor Uniunii Europene, iar poluarea apei nu se poate opri la graniță, de aceea consider că este nevoie de un efort comun pentru a obține rezultate pozitive în combaterea poluării. Înlocuirea substanțelor chimice, eliminarea lor sau introducerea altor noi substanțe influențează negativ toate bazinele hidrografice, ceea ce ar trebui să reprezinte o preocupare a politicilor naționale și politicilor europene în următoarea perioadă de timp.